27 de miliarde de euro pe care putem să i folosim să facem autostrăzi reale, și nu la televizor, să facem școli, grădinițe și spitale, să le utilizăm să ne echipăm cu echipamente moderne, așa încât, atunci când intrăm într un spital, să ieșim vindecați și nu să murim, să fim un popor de oameni sănătoși, educați și deștepți.

2014. Coaliția PSD ALDE nu este interesată de educație, sănătate, autostrăzi care să dezvolte mobilitatea comercială și a oamenilor.